Domnule președinte, am votat pentru acest raport pentru că susțin ideea unei voci europene unice. De multe ori ne confruntăm cu fragmentări și cu întârzieri datorită unei insuficiente coerențe sau a unei lipse de coerență atunci când e vorba de aplicarea normelor și orientărilor financiare convenite la nivel internațional. Este important ca Uniunea să aibă evaluării ex ante înainte de a pleca la negocieri, de a porni la negocieri mondiale în ceea ce privește sectorul financiar. De asemenea, cred că Uniunea trebuie să devină un membru al instituțiilor economice și financiare internaționale, așa cum sunt FMI sau OCDE, dar asta nu înseamnă că statele membre trebuie să și piardă locurile. Și cooperarea între ele va fi mai bună, și competiția este, de asemenea, foarte bună.